Herr Präsident, liebe Kollegen!

Ich wundere mich, wenn jemand wie Chávez sagen darf Twitter ist ein Terrorsystem. Entschuldigung, wer heutzutage Twitter als Terrorsystem bezeichnet, der lebt in einer anderen Welt, nämlich in der Steinzeit. Da muss ich sagen Diesen Vorwurf lassen wir als EVP nicht gelten. Wir prangern Menschenrechtsverletzungen überall an.

Wir haben genau das gleiche gute Recht, hier Menschenrechtsverletzungen, Freiheitsverletzungen in Europa und auf der Welt zum Thema zu machen!